Mezinárodní atmosféra není moc příznivě naladěna volnému obchodu. Bují spíše protekcionismus, pokud jde o dohody o volném obchodu, bují zde dokonce konspirační teorie, že za vším stojí korporace a že obyčejní lidé z toho nic nemají.

Tato dohoda rozhodně je jedním z pozitivních příkladů. Myslím, že je nesporné, že napomohla růstu objemu obchodu mezi Evropskou unií a Koreou. Je to zhruba zvýšení o polovinu, dosáhlo se rekordní výše, pokud jde o úroveň obchodu, a přestože ta dohoda samozřejmě potřebuje určitá vylepšení, myslím, že ji musíme prodávat

V každém případě otevře cestu i dalším obchodním dohodám, speciálně teď, kdy Evropský soudní dvůr nám to včera svým rozhodnutím ve věci bilaterální dohody ze Singapurem trochu zkomplikoval. Dojednat další obchodní dohody už nebude tak jednoduché.